Hvala lepa za besedo. Podpredsednica, spoštovane in spoštovani! Z omejevanjem vpliva kapitala na politiko imamo v Sloveniji že od nekdaj težave. A žal tudi bogate izkušnje. Posledica tovrstnih vplivov so podcenjevale vse pretekle vlade. Dokaz za to je tudi luknjičasta zakonodaja, ki sicer določa prepovedane oblike financiranja političnih strank, a kaj, ko ne omogoča učinkovitega sankcioniranja težav oziroma kršitev. Ureditev glede financiranja političnih strank se kljub kar nekaj aferam, zanimivo, ni pretirano spreminjala. Prej kot strožja, je postajala liberalnejša oziroma je bilo s spremembami sankcioniranje nezakonitega financiranja še dodatno onemogočeno. Zakon o političnih strankah, ki je bil sprejet leta devetnajststo štiriindevetdeset, je bil jasen. Določal je, da je za pridobivanje sredstev stranke iz prispevkov tujih zasebnikov, fizičnih in pravnih oseb, iz prihodkov od premoženja stranke iz tujine, iz daril iz tujine oziroma vsakršno drugo pridobivanje sredstev ali upravljanje storitev za stranko iz tujine prepovedano. Za kršitve te določbe je zakon določal tudi sankcije. Konkretna določba glede financiranja iz tujine se do danes ni bistveno spremenila, se je pa skozi spremembe nekako izgubila pravna podlaga za sankcioniranje. Tukaj se najprej seveda pojavi vprašanje, kdo je v prvi vrsti odgovoren za to, da zakonodaja in nadzor nad netransparentnim in nezakonitim financiranjem strank in volilnih kampanj ne dohajata vedno bolj iznajdljivih načinov in vedno bolj zapletenih finančnih tokov. Epilog vseh v preteklosti razkritih afer je namreč praktično enak. Zgodilo se ni nič. Edini primer nezakonitega financiranja volilne kampanje, pa še ta ni bil iz tujine, ki je doživel obravnavo na sodišču, je primer financiranja volilne kampanje SLS s strani takrat še državnega Leka, daljnega leta tisoč devetsto dvaindevetdeset. Metod Dragonja je bil na koncu oproščen. Ko je bilo na primer leta dva tisoč ena v javnosti razkrito, da je bila preko obvoda iz tujine spornega financiranja prek brezplačnih delavnic za člane deležna takrat še Združena lista socialnih demokratov, se razprava ni vrtela okoli dejstva, da je potrebno sporno financiranje učinkovito sankcionirati, ampak okoli tega, da je ureditev, ki v, ki v celoti prepoveduje financiranje iz tujine neživljenjska, ter da bi bilo potrebno tuje financiranje celo liberalizirati. Kar se tiče nezakonitih praks pri financiranju strank in volilnih kampanj, ima največ izkušenj prav gotovo Slovenska demokratska stranka. Prva s financiranjem povezana afera je v javnosti odjeknila leta dva tisoč. Gospodarsko ministrstvo pod vodstvom Andreja Bajuka je pri podjetju Iskra računalniki naročila za več sto milijonov tolarjev računalniške opreme in jo preplačalo. Razlika v ceni naj bi nastala, ker je to podjetje nato sklenilo fiktivne posle z drugima dvema podjetjema, eno od njiju pa je nato sodelovalo v predvolilni kampanji SDS. Brez afere niso minile niti volitve leta dva tisoč osem. Glavni akter je bila ponovno SDS, ki si je boljši volilni rezultat poskušala zagotoviti prek brezplačnikov Ekspres in Slovenski tednik. Kakor hitro se je pred volilno kampanjo za financiranje afere natekel denar iz tujine, tako hitro sta po volitvah brezplačnika čudežno ugasnila. Zaradi tega je bila ustanovljena tudi parlamentarna preiskovalna komisija, ki je ugotovila, da je šlo za nezakonito financiranje. Prav tako je ugotovila, da je zakonodaja, ki ureja financiranje političnih strank in financiranje volilnih kampanj pomanjkljiva, a zgodilo se spet ni nič. Medtem ko zakonodaja ostaja nespremenjena, pa so obvodi zakonodajne zakonodaje s strani SDS vedno bolj razsežni. Sredstva, ki se pretakajo na relaciji tujina-stranka, pa vedno višja, da pri financiranju stranke in volilne kampanje nekaj zelo smrdi, je jasno že odkar so Slovenijo preplavili plakati s protibegunsko in izjemno sovražno vsebino. Preplavili so jo še pred začetkom kampanje, da se prek medijev v lasti ali pod vodstvom SDS v volilno kampanjo in stranko pretaka denar iz Madžarske, smo že pred volitvami večkrat opozorili tudi v Levici. Kolega Trček je na konkretna vprašanja vladi takrat dobival odgovore, da ni razlogov, ki bi narekovali kakršnekoli diplomatske ukrepe do Madžarske, da financiranje strank ureja zakon, da vlada nima pristojnosti in tako dalje. Skratka, spet nič. Podcenjevanje vpliva in vdora tujega kapitala je prenevarno, da bi ostalo brez odziva, do danes se še nobena vlada očitno ni bila pripravljena zares ukvarjati s tem. Skrajni čas je, da temu naredimo enkrat za vselej konec. Ne govorimo o neevidentiranem delu prostovoljcev, napačno nalepljenih plakatih ali pomanjkljivih poročilih, govorimo o iz Orbánove Madžarske financiranem propagandnem stroju, o sumih pranja denarja, o nezakonitem poslovanju in vpletanju, vpletanju v notranjo politiko Slovenije. Diktatorski voditelj, ki tepta človekove pravice, ukinja neodvisne javne medije in s teptanjem vseh demokratičnih standardov celotno državo podreja lastnim interesom, si na vsak način želi pridobiti podporo vsaj kakšne druge države, v tem primeru Slovenije. Janša in Orbán imata primerljiv politični pedigre. Politična zgodovina in izbrane metode delovanja obeh lahko opišemo zelo enostavno, cilj opravičuje sredstva, cilj SDS je seveda prevzem oblasti ne glede na vse in z vsemi razpoložljivimi sredstvi, širjenje sovraštva, nezakonito financiranje strank in volilnih kampanj, premoženje nepojasnjenega izvora, manipulacije in laži. To je le nekaj izmed metod propagandnega aparata SDS, podkrepljenega z verigo medijev ter tujih in domačih podjetij, ki skrbijo za pretakanje finančnih sredstev vse od Republike Srbske pa do samega Viktorja Orbána, tistega diktatorja, ki prav tako kot Janša svari pred apokalipso, ki da jo bodo povzročili begunci, migranti in druge manjšine. Medtem pa s kazanjem s prstom na vse manjšine ustvarja dimno zaveso, za katero svoje lovke širi v vse pore države in družbe, ukinja neodvisne medije, onemogoča delovanje opozicije in poskuša zasužnjiti lastni narod. Diktator, ki v enem mahu pove, da begunci ogrožajo prihodnost Madžarov in sočasno za delavce uzakoni štiristo letnih nadur s triletnim zamikom izplačila za delavce. Sprašujemo se, kako je mogoče, da nobena od prej naštetih afer nikdar ne doživi epiloga, kako je mogoče, da zaradi nezakonitega financiranja še nihče ni odgovarjal. Poslovanje in delovanje propagandnega aparata SDS je preiskoval Urad za preprečevanje pranja denarja, Računsko sodišče, policija, Komisija za preprečevanje korupcije. Celo parlamentarna preiskovalna komisija pa spet nič. Zato je seveda še toliko pomembneje, da se tokratna preiskovalna komisija svojega dela loti čim prej in zadevam končno pride do dna. Rezultat dela te preiskovalne komisije pa upamo, da bo več kot le končno poročilo in ugotovitev politične odgovornosti. Vsekakor pričakujemo, da bo konec dela komisije začetek dela organov pregona in s tem ciljem smo v Levici prispevali podpise pod to zahtevo. Hvala lepa.